Basterebbe ricordare l'allarme lanciato anche nelle nostre commissioni da una personalità importante come l'allora direttore dell'antidroga di Ginevra, che disse che tutto il traffico internazionale della droga passa attraverso il riciclaggio, il sistema bancario, alcuni settori del sistema finanziario e bancario. Ma finché dura la pacchia fiscale delle piazze offshore come potrà l'Unione europea aggredire con misure chiare e risolutive tutta l'enorme ragnatela di paesi che consentono il riciclaggio e sono quindi un paradiso per terroristi, criminali, trafficanti di droga e di armi?